Były regulacje, były kwoty, były kryzysy. Teraz mamy jeszcze embargo. Co robić? Kiedy i jak interweniować? Wczesna interwencja daje złe przesłanie, złą informację dla rolników, dla rynku.

sprawdzone instrumenty. Myślę, że to nie jest sprzeczne z wolnym rynkiem.

tak trudna, jak się zapowiada.